Hvala za besedo. Zelo lepo je bilo slišati vse kolege, ki ste, se danes spomnili na Ilko Štuhec in Žana Kranjca in jima čestitali in tem čestitkam se pridružujem tudi jaz. Gospe in gospodje, danes govorimo o gasilcih, predvsem pa seveda o prostovoljnih gasilcih, tistemu, kar je del slovenskega kulturnega izročila, kar Slovenijo bogati, kar je pravzaprav neločljiv del že slovenske kulture. In zato, gospe in gospodje, so vsaj trije med njimi Gorenjci, ki jih je vredno omeniti, to so Domen Pavlič, Lucija Grubar in Patrik Štefelin, kajti gospe in gospodje, to so trije prostovoljni gasilci, ki so v letošnjem letu dosegli najvišje uspehe, prva in druga mesta na evropskem in na svetovnem prvenstvu v gasilskem combat challengeu, se pravi v najtežji preizkušnji, v kateri tekmujejo gasilci. To dokazuje, da ne samo da, v Sloveniji prostovoljni gasilci opravljajo plemenito poslanstvo, v katerem dajejo, pač izpostavljajo tudi svoje zdravje in življenje. Zdravje smo videli v primeru, zgodbe na Vrhniki, kjer se žal zaradi malomarnosti ali pa še česa hujšega ni povedalo, kaj vse, tam gori, in so nekateri, če ni to javna skrivnost, končali na Golniku s hudimi, težavami, s pač s pljuči. In po drugi strani gre tudi za njihova življenja. Ravno v Cerkljah na Gorenjskem v mojem volilnem okraju je bil par let nazaj tragičen dogodek, ko so posredovali, fant je nesebično pomagal, ker je bila zalita klet, prišlo je do udara elektrike in do smrti. To se pravi, gre za to, da gasilstvu in gasilcem, v danem primeru pa še posebej prostovoljnim gasilcem izrečemo vse priznanje in pokažemo najgloblje spoštovanje do vsega, kar oni delajo za nas, za Slovenijo in za vse njihove dosežke, ker, še enkrat, s primeri zmag Domna Pavliča, Lucije Grubar in Patrika Štefelina celo na svetovni ravni dokazujejo, da so res izjemno usposobljeni in izjemno kvalitetni ljudje. Zakon, tako kot ste pravilno ugotovili, ki je danes pred nami, je bil v resnici v prejšnjem mandatu vsaj dvakrat predlagan, ne, enkrat v obliki dela interventnega zakona, enkrat pa posebej. In v tem drugem poizkusu, je bil potem v prvi obravnavi tudi sprejet, samo majhna nomotehnična sprememba je v tekstu, ki je danes pred nami. Zakaj v resnici gre? Gre prav za to, da ne samo v besedah, ampak enkrat tudi z dejanji, gospe in gospodje, pokažete spoštovanje do prostovoljnega gasilstva, do njihovega plemenitega poslanstva, do tega, še enkrat poudarjam, neločljivega dela slovenske identitete, slovenskega kulturnega izročila in da jim pač omogočite, da lažje zadihajo. Ne gre za, ne gre za neke silne denarje, s katerimi se operira. Jaz bi vas samo spomnil, da sto triindvajset milijonov za migrante, za tujce ni noben problem bil v tem parlamentu. Tukaj gre pa za, po nekaterih ocenah, tam nekje milijon in pol, ne. To je točno je težko izračunati, ker bi se moralo vedeti, za katere olajšave, pri podjetnikih bi šlo. Gre za to, da imajo ti, ker so prostovoljni gasilci, težave s svojimi delodajalci, oni pa, seveda bi želeli, da so tam, in kadar je klic na pomoč, se mu gasilci odzovejo in zato prihaja do težav. Zato bi se njim pomagalo tako, da bi se jim omogočilo, dodatne davčne olajšave in pa, znižali zavarovalne premije. Gre tudi za, preostalo, kar bi zadevalo operativne gasilce, minimalna gesta, pa zelo veliko priznanje. In zaradi tega je toliko bolj žalostno, da v prvo, ko smo to predlagali, je bilo rečeno, napačen zakon. Izgovori. Smo predlagali v Zakonu o gasilstvu, je bilo rečeno, preširoko ste zastavili. Zdaj je nomotehnično popravljen in nekoliko zožen. In kaj je bilo danes tukaj rečeno? Ja, zdaj je pa preozek. Skratka, to se pravi, nehajte se delati norca, ne, nehajte se delati norca iz gasilstva. V tem državnem zboru, ko se sprejemajo proračuni ali pa kakšni zakoni, tako kot se je zadnjič eden, se vedno najde za tiste nevladnike, ki so utemeljeni na LBTQP-ideologiji, ne, po domače rečeno, na marksistični, kulturi. Tam se nerazumljivo brez problema zagotovijo dodatna milijonska sredstva. Ko gre pa za gasilce, za tiste, ki bogatijo Slovenijo, bogatijo njeno kulturo, bogatijo po najbolj plemeniti človeški plati, ne, za tiste pa nikoli ni denarja, ne. Pol se pa še izgovarjate, ja, zaradi vašega zakona en drug zakon ni mogel biti sprejet. Dajte no, a je bil od prvega dne do današnjega dne v obravnavi. Kje ste pa spali v vmesnem obdobju ko severni medvedje, takrat se ni zgodilo pa nič, ne? Se pravi, gre za bedne, žaljive, nesramne izgovore, ki si jih lahko po domače rečeno zataknete za klobuk. Tisto, kar bi bilo vredno storiti, je, da se ta zakon sprejme po najkrajšem možnem postopku. Če je kaj potrebno še spremeniti, da se to dopolni, in da se torej priznanje, ki si ga zaslužijo, gasilcem tudi z dejanjem, ne samo v besedah, v resnici da.